Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo anch'io complimentarmi con il lavoro dell'on. Marinescu e dire che stiamo parlando di supervisione, stop alla frammentazione, trasferimento di poteri dalle autorità nazionali a un'Agenzia europea, di controllo del Parlamento, di servizi più efficienti, di più sicurezza.

Ferreira, come faccia a dire che ci sarà meno sicurezza e tra l'altro invito tutti a leggersi i testi per ritrovare o ritrovarvi la possibilità di andare verso privatizzazioni che in qualche modo noi non abbiamo trattato. Signora Commissaria, gli atti delegati, lei sa benissimo che c'è una posizione chiara del Parlamento europeo che va oltre le posizioni delle singole commissioni perché il Parlamento vuole esercitare controllo sulle attività della Commissione. Però, noi sappiamo che da domani con il voto su questi due testi avremo insieme molto lavoro da fare, soprattutto nei confronti del Consiglio. Grazie a tutti per il dibattito.